Ici, comme dans les autres questions très graves qui secouent l'Union européenne en ce moment, il est temps de donner une expression à la responsabilité européenne et à la solidarité entre les États.

Il est temps de prendre en compte cette situation aux frontières de l'Union, et qui concerne les pays membres de notre Union.